Sehr geehrter Herr Präsident, ich gratuliere Ihnen zur Übernahme der Ratspräsidentschaft und wünsche Ihnen zunächst einmal viel Erfolg bei der Umsetzung der Aufgaben in diesen schwierigen Zeiten!

Wir sind sehr interessiert an Ihren konkreten Lösungsvorschlägen bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Das Europäische Parlament wird Sie dabei unterstützen, wenn Sie das auch in Anspruch nehmen.

Und Sie haben richtig erkannt, und dazu beglückwünsche ich Sie, dass die Finanzierung der Transeuropäischen Netze mit einem großen europäischen Mehrwert verbunden ist.

Wenn wir über Zypern sprechen, sprechen wir natürlich auch über ein ungelöstes Problem, das heute bereits einige Male erwähnt worden ist.